Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Kot nam je že vsem v tej dvorani znano, so nas poklicni gasilci že pred časom opozorili na neurejene razmere in plačne anomalije. Vlada se je se je na napoved stavke odzvala s predlogom stavkovnega sporazuma glede ureditve plač oziroma osebnih dohodkov. Sporazum je bil januarja lani obojestransko podpisan, vlada je nato že marca lani sprejela predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu in ga poslala v obravnavo državnemu zboru. Z zakonom naj bi se uredila pravica do pridobitve dodatka za stalnost. Predlog zakona ni bil sprejet, ker ga je prehitel zaključek mandata prejšnjega sklica državnega zbora. Zato danes obravnavamo novelo Zakona o gasilstvu, ki določa, da poklicnim gasilcem, ki upravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Po dosedanji ureditvi so bili na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami do tovrstnega dodatka upravičeni šele po preteku desetih let. Hkrati se bo javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost štela tudi delovna doba v organu, iz katere iz katerega je premeščen. S s sprejetjem te novele bo položaj poklicnih gasilcev glede na dodatka za stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so denimo policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Poklicni gasilci pa bodo upravičeni tudi do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od prvega januarja dva osemnajst dalje. Glede na te določbe je bil izražen pomislek, kako bodo občine, katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilca gasilstva, zagotovila ta sredstva za nazaj. Zato smo prisluhnili pripombam in predlogu Skupnosti občin Slovenije ter na odboru za obrambo sprejeli tudi sklep, s katerim predlagamo vladi, da prouči možnost refundiranja finančnih sredstev občinam, ki so ustanoviteljice poklicnih gasilskih enot za izvedbo tega zakona za leto dva osemnajst. V poslanski skupini Desus smo zadovoljni, da je bil predlog na matičnem odboru sprejet brez glasu proti. Prav tako smo smo se poenotili glede predlaganega sklepa in verjamem, da bo tako tudi danes, da bomo podprli ta predlog zakona in tako vsaj malo izboljšali položaj tistih, ki jih vsi potrebujemo in delajo v dobro vseh nas. Seveda s sprejemom te novele še ne bomo rešili vseh perečih vprašanj, zato pa je Ministrstvo za obrambo že pripravilo nov predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gasilstvu, ki je sedaj v javni razpravi. Kot smo o naši poslanski skupini že večkrat povedali, da bomo podpirali predloge za izboljšanje razmer o gasilstvu, zato bomo z veseljem podprli tudi to novelo zakona. Hvala.